Domnule președinte, domnule comisar, conform datelor ONU, Bangladesh înregistrează în continuare cea mai ridicată rată de căsătorii între copii la nivel mondial.

Din păcate, recenta lege din 2017 nu interzice decât în titlu căsătoriile și de fapt lasă loc căsătoriilor copiilor.

Este nevoie de educația copiilor și a adolescenților și evident de schimbarea legislației. Domnule Comisar, eu cred că Comisia trebuie să utilizeze instrumente potrivite, împreună cu alte instituții internaționale, Unicef, ONU, pentru a schimba în practică actuala situație tragică, pentru că fetele vor rămâne toată viața cu amprentă după ce sunt obligate să se căsătorească cu agresorii.